Panie Przewodniczący! Prawie 10 lat temu nasze myśli, serca były z Tajlandią, kiedy była ona jednym z krajów straszliwie dotkniętych nieszczęściem tsunami. Zginęły tysiące ludzi, w tym setki Europejczyków, którzy tam pojechali na wakacje.

Wtedy był żywioł, dzisiaj mamy inny problem, problem wewnętrzno polityczny, czyli zaostrzający się konflikt, i rzeczywiście martwimy się, żeby on się nie przerodził wręcz w wojnę domową. Apelujemy do obu stron konfliktu i do władzy, i do opozycji żeby unikać przemocy w tym konflikcie, bo to doprowadzi naprawdę do dalszych nieszczęść i Tajlandia wiele na tym straci. Wielu ludzi w Europie chciałoby do tego kraju jeździć, podziwiać jego zabytki,